Iš tikrųjų, šis klausimas yra ypatingai svarbus ir jau, mano manymu, stipriai vėluojantis. Bet, kaip sakoma, geriau vėliau negu niekada. Bet, visų pirma, noriu pasveikinti Komisiją, atsakingą pranešėją, taip pat Tarybą pasiekus tikrai subalansuotą susitarimą dėl sprendimų siekiant vienkartinio plastiko gaminių naudojimo mažinimo. Kaip atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešėjas džiaugiuosi, kad iš esmės mano teiktus pasiūlymus palaikė tiek Žemės ūkio komitetas, tiek Aplinkos komitetas, taip pat ir apgailestauju, kad liko nepalaikytas mano pasiūlymas valstybėms nustatyti konkrečius plastiko mažinimo tikslus ir užduotis. O buvo pasilikta prie aptakių ir mažai įpareigojančių frazių ambicingas, tvarus, reikšmingas.